virðulegi forseti í skýrslu ríkisendurskoðunar um þjónustu við aldraða sem kom út fyrir réttu ári er vakin athygli á því að þjónusta við öldrunarstofnanir er afar mismunandi það á jafnt við um þá þætti stoð og heilbrigðisþjónustu eins og endurhæfingu og aðra stoðþjónustu eins og þvott og félagsstarf í lögum um málefni aldraðra segir að í dvalarrýmum skuli vera völ á fjölbreyttri þjónustu svo sem mat þvotti þrifum og félags og tómstundastarfi svo og aðstaða fyrir endurhæfingu í reglugerð um greiðslu öldrunarstofnana fyrir öldrunarþjónustu kemur fram að stofnunum er ekki skylt að kosta persónulega muni og aukaþjónustu svo sem fatnað fatahreinsun snyrtivörur hársnyrtingu og fótsnyrtingu þó er litið svo á að stofnanir fyrir aldraða eigi að sjá um þvott hjá heimilisfólki eins og kemur fram í skýrslu ríkisendurskoðunar og jafnframt hefur verið ítrekað frá heilbrigðisráðuneyti til stofnananna flest höfum við átt eða eigum nákominn ættingja á hjúkrunarheimili það er öllum ljóst að aðbúnaður og þjónusta þessara stofnana er mismunandi sums staðar búa allir íbúar í einstaklingsrýmum en annars staðar þurfa þeir að deila persónulegu rými sínu með öðrum á einum stað er persónulegt rými hins aldraða átta fermetrar en öðrum stað tuttugu og sex fermetrar aðeins tæplega þriðjungur íbúa á hjúkrunarheimilum er með sérbaðherbergi fyrirspurn mín í dag varðar þvott á fatnaði aldraðra á hjúkrunarheimilum tilefni fyrirspurnar minnar er að fyrir nokkru kom til mín aldraður maður sem sagði farir sínar ekki sléttar kona hans er á hjúkrunarheimili og veikindi hennar þess eðlis að hún þarf að hafa alskipti á klæðnaði að minnsta kosti þrisvar á dag það er partur af hennar veikindum þar sem heimilið vísar frá sér ábyrgð á þvotti vistmanna færist verkefnið á hendur gamla mannsins hann að sækja þvottinn þvo hann og koma honum aftur til konu sinnar sem kostar mikið umstang peninga og áhyggjur fyrir gamla manninn einu peningar konu hans eru vasapeningar og duga þeir ekki til að standa undir kostnaði við þvottinn það sjá allir að þetta gengur ekki upp enda er stofnuninni gert skylt að sjá um þvottinn sem er hluti af grunnþjónustu en hún gerir það ekki því spyr ég hæstvirtan heilbrigðisráðherra um skyldur öldrunarstofnana varðandi þvott heimilisfólks og hver er kostnaður við þessa þjónustu fyrirspurn mín er þess efnis hvaða þjónustu utan skilgreindrar heilbrigðisþjónustu er öldrunarstofnunum skylt að veita vistmönnum eiga öldrunarstofnanir að sjá um þvott vistmanna þeim að kostnaðarlausu ef svo er hvernig er því fylgt eftir að þjónustan er veitt hvaða öldrunarstofnanir sjá ekki um